Hemos escuchado que todavía hay cinco países europeos que no han reconocido a Kosovo. Uno de ellos es el Estado español, y su falta de reconocimiento se debe a que España ―las autoridades españolas― miran más a su realidad territorial que a lo que está ocurriendo en el ámbito europeo con Kosovo. Y en este sentido, y con todos los esfuerzos que estamos realizando para la integración de Kosovo en Europa, me gustaría preguntar a la Comisión y al Consejo ¿Qué están haciendo, qué esfuerzos están llevando a cabo para que estos cinco países puedan reconocer a Kosovo en breve?